Hvala lepa. Zdaj na nekaj odgovorov nekaj odgovorov nisem dobil, tako da bi že od začetka ponovil in bi prosil tudi tisti, ki je bistveni za moje pojme, kakšna je vizija Lipice, kakšna je vizija Lipice za naprej. Ali se bo tisti del, ki upravlja s turističnim delom, kjer je dopuščeno, da se delno privatizira vstop do petdeset minus eno delnico s strani zasebnega kapitala, izkoristil, ali se ne bo? Kakšna je vizija razvoja turističnega dela? Kakšna je vizija razvoja konjerejskega dela? Skratka, ali je ta vizija bila že sprejeta petletna ali ne, ker po zakonu bi morala biti do tretjega marca letos. In spraševal sem, ali je ta prodaja usklajena s to vizijo. Jaz nisem problematiziral, spoštovani minister, šestinpetdeset konj, ki se prodajajo. Sem pa blematiziru petindevetdeset lipicancev, ki se podarjajo, ker ne morem pristati na to, da so brez vrednosti. Marsikatera stvar v bilancah države knjigovodsko nima nobene vrednosti, pa se jo vseeno proda. In tudi ti lipicanci imajo vrednost, če ne druge, simbolno vrednost. Pa tudi zakon vam nedvoumno govori v dvaintridesetem členu, da se, velja tudi za lipicance, ne samo za ostale stvari, da se lahko proda, odda v najem ali odtuji v skladu s predpisi, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem. In zakon v četrtem odstavku tega člena pravi: "Prihodki od prodaje, oddajanj v najem ali odtujitve." Se pravi, tudi v primeru drugačnega načina odtujitve morajo biti prihodki. Kakšno sporočilo torej daje vlada javnosti s tem, ko lipicanca podarja, kajti čreda lipicanskih konj po tem istem zakonu po drugem odstavku triindvajsetega člena je avtohtona pasma izjemnega pomena za Republiko Slovenijo, vsi konji ne glede na to, v kakšnem stanju so. So pa med temi, ki se podarjajo, sem povedal, tudi konji, ki so mlajši od petih let. Tako da me zanima, ali boste predlagali spremembo tega dela sklepa.